Vždyť druhým krokem by také mohlo být označování obchodů a třetím viditelné označení

Náš tlak by neměl polevit, dokud premiér Nizozemska Rutte tyto ostudné stránky neodsoudí a neučiní právní kroky k jejich uzavření. Já je považuji za diskriminační a v rozporu se svobodami Unie. Navíc ještě podněcují nenávist a rozdělují evropskou společnost. Je chybou, že nizozemská vláda a média nedokážou čelit xenofobním náladám jasnými argumenty.

Nyní díky Evropské unii statisíce dělníků a dalších pracovníků pomáhají dalšímu rozvoji nizozemského hospodářství přímo v Nizozemsku.